Efectivamente, todo el tema de la innovación y las nuevas tecnologías ha traído nuevas formas de violencia de género, como el matonismo cibernético, y también todo lo que es el acoso en las redes. De hecho, es un tema que en las escuelas está creando muchísima preocupación y ya habido, en España y en muchos países de la Unión, incluso algunos casos que han llegado al suicidio. Por lo tanto, la violencia de género no solamente es, como antiguamente, física puede ser psíquica puede darse con las nuevas tecnologías puede ser este acoso que les he explicado puede ser material puede ser sexual. Y hay que combatir todas sus formas.